Domnule președinte, domnule prim ministru sorry Mulțumesc.

Domnule prim ministru, cum vedeți viitorul Uniunii Europene, din punctul de vedere al încrederii cetățenilor?

De exemplu, n ați atins care este viziunea dumneavoastră legată de migrație.